Señor presidente. En la era de las y la posverdad, la manera de rearmarnos como sociedad es a través de una educación de calidad y unos medios de comunicación libres y plurales. Serán los ciudadanos bien formados y bien informados los que podrán plantar cara a quienes pretenden falsear la historia, como el líder del Partido Popular español, Pablo Casado, cuando dice que los españoles no colonizaron, sino que lo que hacían era tener una España más grande. Por respeto a las víctimas es imprescindible reaccionar a este tipo de insultos a la memoria. Debemos trabajar la memoria histórica para dar voz a quienes no pudieron participar en la construcción del discurso oficial, para reconocer la parte olvidada de la historia negada, para restaurar la justicia y reparar aquellos que sufrieron la injusticia. Y debemos hacerlo, no solo con la memoria de las atrocidades de los totalitarismos, sino también con la de todos los regímenes que han basado su poder en la vulneración sistemática de los derechos fundamentales.